Wir reden hier über ein Thema der internationalen Wirtschaftskooperation, wir reden viel über die Finanzkrise, über die Rettung von Banken und des Euro. Unglaubliche Summen werden bereitgestellt, die ausgereicht hätten, auf der ganzen Welt Beschäftigung zu fördern und so den Hunger zu überwinden. Wir reden viel zu wenig über die Menschen, deren reale Existenz von der Krise betroffen ist.

zugleich Rentenfonds unverantwortlich aufs Spiel gesetzt. Mit dem American Jobs Act will Präsident Obama das Schicksal dieser Menschen endlich wieder ins Zentrum der Politik rücken. Sein Gedanke, Unternehmen finanziell zu entlasten, wenn sie neue Beschäftigte einstellen, ist richtig. Europas Politik sollte sich an den USA ein Beispiel nehmen.

Deshalb, meine Damen und Herren der Kommission, wer immer dort drüben sitzt Nutzen sie den bevorstehenden Transatlantischen Wirtschaftsrat im Dezember, um das Thema Arbeitslosigkeit in diesem Zusammenhang konzertiert anzugehen und eine Abfahrtsspirale zu verhindern und einen gemeinsamen Neustart für eine Wirtschafts Beschäftigungs und Sozialpolitik zu beraten. Seien Sie gewiss, das Europäische Parlament wird sich im transatlantischen Gesetzgeberdialog dazu intensiv beteiligen. Die Bewegung Occupy Wall Street hat nicht nur die Unterstützung von Millionen von Amerikanern verdient, sondern wird hoffentlich auch Inspiration für die europäische Bevölkerung sein.